Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il lavoro della commissione PEST, il Parlamento europeo ha voluto mettere in luce le maggiori problematiche e dare risposte alle maggiori critiche che hanno coinvolto il sistema europeo di approvazione dei prodotti fitosanitari. La relazione, che è già stata votata a larga maggioranza in commissione, ha voluto infatti rispondere in maniera chiara ai milioni di cittadini che negli scorsi anni hanno sollevato la mancanza di trasparenza del sistema, attraverso l'iniziativa Stop Glifosato. Per assicurare la fiducia dell'intero sistema e assicurare che la protezione della salute umana e dell'ambiente siano gli obiettivi principali della legislazione dell'Unione europea, i punti imprescindibili per i quali ci siamo battuti sono, prima di tutto, la trasparenza, l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse nei panel scientifici dell'EFSA. Abbiamo previsto che ogni membro dovrà presentare una dichiarazione di interessi. Come secondo punto, l'allocazione di risorse finanziarie sufficienti alle autorità competenti per la valutazione del rischio e, infine, un expertise appropriato per il processo di approvazione.

Per il gruppo SD si dovrà prestare particolare attenzione alla valutazione dei rischi per i gruppi più vulnerabili e mi riferisco, in particolare, all'utilizzo di pesticidi nelle vicinanze di scuole, ospedali o parchi pubblici. È essenziale, inoltre, investire nell'innovazione per sviluppare alternative ai prodotti fitosanitari. In questo contesto sarà necessaria, come già chiesto dal Parlamento, anche una regolamentazione specifica per i pesticidi a basso rischio di origine biologica. Mi auguro che la plenaria di mercoledì possa votare a larga maggioranza la relazione finale, frutto del lavoro costruttivo, durante l'intero iter della commissione, dei due relatori, Lins e Staes, che ringrazio, e che il nostro contributo venga debitamente preso in considerazione dalla Commissione.